Señora Presidenta, el nuevo Protocolo es coherente con el acuerdo agrícola y comercial aprobado en febrero del año pasado y se enmarca en una relación de asociación avanzada entre la Unión Europea y Marruecos.

De sostenibilidad, porque va a permitir el retorno de ciento veintiséis buques europeos, en su inmensa mayoría artesanales y españoles, que no pueden faenar desde hace dos años, y que lo harán con criterios de sostenibilidad, porque va a favorecer la cooperación científica y va a facilitar el intercambio de información electrónica. Todos los informes jurídicos dicen que el Protocolo es coherente con la legalidad internacional y que cumple los compromisos de la Unión Europea respecto del Sáhara, no predetermina la soberanía y establece mecanismos de transparencia y control para que se beneficie a la población saharaui. Además, la experiencia demuestra que el rechazo del anterior Protocolo no contribuyó a la solución del conflicto, mientras que este nuevo Protocolo puede crear vías de cooperación que permitan lo que nosotros pretendemos una solución justa y duradera, en el marco de las Naciones Unidas.